Apreciez astfel că este binevenită soluția prin care se pun bazele Conferinței privind viitorul Europei. Cetățenii europeni trebuie să aibă posibilitatea să dezbată despre cum va arăta ziua de mâine în Europa, dar și să își poată exprima propria viziune despre acest subiect. Societatea civilă și toate părțile interesate la nivel european, național, regional și local trebuie să contribuie la consolidarea viitorului european, respectând, în același timp, un set de valori inalienabile și indestructibile, modelând, de asemenea, Uniunea Europeană așa cum ne o dorim. Fie că vorbim de mediu și climă, de sectorul economic și social, drepturile și libertățile cetățeanului european trebuie să fie garantate.

Tocmai de aceea trebuie să li se creeze spațiul necesar unde aceștia să își poată exprima opiniile, precum și să își prezinte soluțiile pentru viitorul lor și al Europei.